Le problème est là, pour la Commission.

C'est une politique qui ne reprend pas l'essence de l'Union européenne et notre rôle, aujourd'hui, au delà des divergences qui nous opposent et Joseph Daul a raison à ce sujet est de sauver l'Union européenne et la méthode communautaire. Et pour cela, il faut que la Commission,

fait 140. Donc, les politiques européennes nécessaires après le traité de Lisbonne, eh bien nous pouvons les mettre en place

C'est comme le cholestéryl, il y a un marqueur positif et un marqueur négatif. Un déficit qui investit, donc qui donne des perspectives à un pays, à l'Europe, ce n'est pas négatif. Si on investit, comme on l'a fait, dans des industries d'hier qui sont improductives je parle du charbon, où investir quelque chose revient à détruire de l'argent, parce que ça ne sert à rien on y

Ainsi, ce que nous devons faire, et je le demande aussi aux libéraux, ce n'est pas simplement de dire stabilité, stabilité, mais de différencier aussi ce que nous devons faire et ce que nous ne devons plus faire ne pas simplement dire déficit, mais dire ça, c'est improductif et ça, c'est productif. Si nous sommes d'accord, si nous parvenons, mais ce sera difficile, à nous mettre d'accord, nous aurons la possibilité de nous opposer aux manipulations permanentes du Conseil. Aujourd'hui, le problème est que beaucoup de gouvernements veulent réduire la dimension politique européenne, et notre rôle est de défendre et d'augmenter la dimension politique de l'Europe parce que, sans ça, on ne s'en sortira pas. Voyez, Monsieur Barroso, nous avons un intérêt commun, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut non pas bousculer le Parlement mais bousculer le Conseil européen.